Die Europäische Union darf eben nicht den Eindruck erwecken und zwar weder in der Türkei noch in der Europäischen Union dass wir erpressbar sind oder dass wir bedingungslos mit der Türkei verhandeln. Deswegen bitte ich darum, dass die Debatte in dieser Woche erweitert wird.